Señora Presidenta, el señor Comisario nos ha dicho esta tarde que hay 23 millones de PYME, que son el 99 de las empresas. Son clave para el crecimiento de la economía, para la integración social y laboral. Con la entrada en vigor del Programa marco, vamos a tener el programa COSME para la competitividad y Horizonte 2020 para la innovación, aunque, como ya se ha reconocido en el debate anterior, va a haber suficientes recortes como para verse afectado. Nosotros pedíamos más dinero para COSME COSME es insuficiente.

Pero, sobre todo, hay un problema añadido que habrá que poner encima de la mesa el acceso al crédito. ¿Qué pasa con el acceso al crédito? ¿Por qué no fluye el crédito de los bancos a los pequeños emprendedores? ¿Porque las cañerías están obstruidas? ¿Qué está pasando ahí?